Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la Commission, le dernier Conseil européen l'a bien montré, l'euro est un pilier essentiel de la construction européenne. Tout doit être fait pour le stabiliser et le renforcer. Nos chefs d'État et de gouvernement ont confirmé, depuis lors, leur attachement profond à la monnaie européenne et l'adhésion à la zone euro de l'Estonie, au début de cette année, est un signal de plus dans cette direction et également un très bon exemple de la manière de respecter les critères pour les grands pays qui ne les respectent pas. Ceci dit, personne n'est dupe de la gravité de la situation que traverse l'Europe sur les plans économiques et sociaux au sein de la zone euro. Tout doit être fait en 2011 pour surmonter ces problèmes, pour rassurer les marchés, non pas de façon superficielle mais de façon structurelle, c'est à dire en créant les conditions de la croissance et de l'emploi sur le long terme.

Cela signifie tout d'abord que les finances publiques nationales doivent être assainies. Poussez très fort sur ce dossier, ne lâchons pas prise! Cela signifie ensuite que les États membres doivent faire converger davantage leurs politiques budgétaires mais aussi fiscales et sociales. Cela signifie également que nous devons nous entendre rapidement sur le fonds d'aide de la zone euro et que celui ci n'a de sens que s'il est accompagné d'une application rigoureuse des règles de discipline budgétaire. Nos concitoyens doivent savoir que les pays qu'ils aident dans des circonstances difficiles gèrent de façon très stricte leurs comptes publics, faute de quoi ils n'accepteront plus de passer à la caisse, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, il faut créer les conditions de la croissance et de l'emploi, cela a été rappelé. Cela implique aussi d'achever le marché intérieur européen, d'investir davantage dans la recherche et l'innovation ou encore dans l'éducation et la formation tout au long de la vie. Mon groupe souhaite que l'approche communautaire soit favorisée par rapport à l'approche intergouvernementale sur tous ces champs d'action, tout simplement parce que cela est beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable. Monsieur le Président du Conseil, je vous demande de vous assurer que la réforme du traité, confirmée dans le dernier Conseil européen, soit conclue dans les meilleurs délais et le plus rapidement possible.

Mon groupe continuera d'appeler à une remise à plat des finances publiques européennes dans les années à venir, dans le but, une fois encore, de créer les conditions de la croissance et de l'emploi en Europe.

Si nous voulons créer des emplois, il faut plus de moyens européens, ce qui ne veut pas dire que les États doivent dépenser plus d'argent.